Cred că asigurarea securității sistemelor și rețelelor informatice trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Uniune Europeană, având în vedere pagubele de ordin economic, social și politic pe care atacurile cibernetice le pot produce. ENISA este singurul organism al Uniunii Europene care are expertiza necesară pentru a asigura protecția împotriva acestor tipuri de atacuri și, de aceea, cred că rolul și atribuțiile sale trebuie să reflecte această realitate. Este foarte important ca ENISA să sprijine dezvoltarea rețelei CERT și chiar să coordoneze activitatea acesteia, pentru că avem nevoie de o abordare unitară la nivelul întregii Uniuni. În același timp, așa cum am spus în dese rânduri, este nevoie de stabilirea la nivel european a unor standarde de securitate cât mai înalte, iar ENISA poate avea un rol central în acest demers.